Señor presidente, señora alta representante, señor comisario, señorías, la Administración de los Estados Unidos ha decidido congelar una parte sustancial de la ayuda a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. Esta decisión está vinculada al polémico traslado de la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Esta decisión ha causado una honda preocupación al secretario general de las Naciones Unidas y también, por qué no decirlo, una honda preocupación entre nosotros. Podremos tener diferencias con los Estados Unidos en lo que se refiere al Acuerdo de París sobre el cambio climático, al Acuerdo Transpacífico, al acuerdo de comercio e inversión, a la designación de los árbitros en los grupos especiales de la Organización Mundial del Comercio, pero estamos aquí hablando de personas, hablando de millones de personas dos millones de refugiados en el Líbano

Y son personas que, como nos ha recordado la alta representante, tienen necesidades básicas que cubrir, niños a los que hay que educar y atender y que se juegan su futuro. Creo que tenemos que apoyar decididamente los esfuerzos que ha realizado la Comisión para subvenir a corto plazo a estas necesidades y movilizar a la comunidad internacional para que los compromisos con Palestina sean mantenidos. Espero, señora vicepresidenta, señor comisario, que podamos mantener el nivel de esos compromisos porque la credibilidad de la Unión Europea en un tema tan sensible como es el de los refugiados está en juego.